Facebook is leuk, whatsappen is eigenlijk niet meer weg te denken, maar het versturen van onze persoonlijke gegevens mag niet ten koste van alles gaan. Onze grondrechten verdienen bescherming en ik maak me daarom zorgen over het privacyschild in zijn huidige vorm, want de bescherming van onze persoonsgegevens is aan de andere kant van de oceaan niet gegarandeerd. Wanneer de Amerikanen claimen dat de nationale veiligheid in het geding is, blijft analyse van bulkgegevens mogelijk. Laat mij dat nog een keer herhalen en onderstrepen onder het privacyschild mogen bulkgegevens nog steeds geanalyseerd worden.

De resolutie waarover we morgen stemmen, herhaalt dus nog een keer wat we allemaal weten onder het privacyschild blijven onze rechten in de VS substantieel lager dan hier in de Europese Unie.

Of gaat de Europese Commissie nu heronderhandelen met de Amerikanen?

Zij hebben een alternatieve resolutie die kiest voor de bedrijven en tegen de grondrechten van onze burgers. Maar, vrienden aan de rechterkant, een verdrag dat ieder moment door het Hof nietig kan worden verklaard, is niet goed voor business.